On voit maintenant qu'ils sont capables de faire de même.

Le budget ne peut pas se limiter au partage des contributions financières des États membres.

Pour ce qui est de la question de l'élargissement, je vous dirai, en tant que citoyen roumain, et donc issu d'un pays qui a connu de si nombreux bénéfices de ce processus d'élargissement, que je suis intimement convaincu que la politique d'élargissement doit rester au cœur de la politique européenne.

Donc, les portes de l'Union européenne doivent rester ouvertes et l'Europe doit rester toujours un moteur extraordinaire de réformes démocratiques.

Je comprends aussi pleinement les préoccupations et la volonté d'approfondir le projet européen dans son périmètre actuel, de réformer les institutions européennes, et c'est pour cela que nous soutenons fortement la conférence pour l'avenir de l'Europe, mais cela ne doit pas affecter l'ambition européenne de continuer le processus d'élargissement.